Monsieur le Président, en parallèle à cette objection, j'avais moi même aussi proposé, au nom du groupe ENF, une objection au renouvellement de l'autorisation du glyphosate, initiative qui n'a pas été suivie par les autres groupes, qui ont préféré présenter un texte ensemble. Cependant, nous avons vu aujourd'hui que de grandes divisions existent à l'intérieur des formations politiques. Je maintiens donc que la Commission européenne a outrepassé ses pouvoirs en proposant de renouveler l'autorisation du glyphosate et ce, pour plusieurs raisons. Le contexte scientifique et l'étude du Centre international de recherche sur le cancer nous incitent à la prudence face à un produit probablement cancérigène et présent partout. Cette prudence devrait être au cœur de la réflexion de la Commission, comme le Médiateur européen le lui avait rappelé. Enfin, il n'est pas acceptable de repousser à une date inconnue la publication de la liste des coformulants qui accentuent la toxicité du produit. La formulation commerciale et les coformulants sont bien au centre de toutes les inquiétudes. La tournure des votes d'aujourd'hui est cependant telle que l'esprit du texte et tout le sens de l'objection sont dévoyés.